Voorzitter, een verdrag waarmee we proberen het namaken van handtassen en horloges te voorkomen, daar kan ik me wat bij voorstellen. Maar een verdrag dat zegt dat de zakengemeenschap moet samenwerken om inbreuk op de auteursrechten te bestrijden, dat wordt me wat ingewikkeld. En als ik naar de handtassen terug mag, is dat dan de leerlooier die vraagt aan de producent van ritsen en gespen of deze de bevolking die die tassen koopt zou willen gaan controleren? En gaan wij, als overheid, die politietaak dan bij dat soort bedrijven neerleggen?

Ik vrees iets anders, want er blijven onduidelijkheden bestaan over die patenten en over grenscontroles. Daarmee is dus niet gezegd dat zoiets als gênants als het tegenhouden van hiv bestrijdende medicijnen in de haven van Rotterdam niet nog een keer gaat gebeuren. Stel ons gerust, meneer De Gucht, en toets ACTA aan de grondrechten.

Stel ons gerust dat de bevolking in de ontwikkelingslanden recht heeft op gezondheidszorg. Stel ons gerust dat de internetgebruiker niet gecontroleerd wordt door bedrijven en in zijn vrijheid niet beperkt wordt.